Nie je to komunistická utópia, kde každý pracuje a všetci dostanú to, čo chcú. A Európsky sociálny fond nie je nástroj na realizáciu takýchto nápadov. Je to nástroj, ktorý pomáha rozvoju, ale je to v prvom rade pomoc pre tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Ak sa niekto nedokáže postarať o svoje zamestnanie, svoj príbytok, jedlo či zdravie, treba mu pomôcť, to je solidarita. Nie umelo vytvorené pracovné miesta, ktoré deformujú trh práce, nie vyrovnávanie sociálnych a regionálnych rozdielov, ktoré zaváňa rovnostárstvom. Ak nechceme dopadnúť ako knieža Potemkin, nepoužívajme slovo sociálny častejšie ako slovo zodpovedný.